Domnule președinte, este oficial. Chiar dacă nu ne place, este oficial. Noul coronavirus amenință acum și Europa. Sunt decelate patru cazuri în Franța și patru în Germania, iar măsurile de prevenție sunt extrem de importante. Eu sunt medic, medic de urgență în Iași, România, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și consider că, în acest moment, onorată Comisie și onorat Consiliu, este extrem de important să punem în practică un plan unitar de intervenție pentru a realiza trei lucruri care pot să prevină răspândirea acestui tip de virus. În primul rând, măsuri unitare de prevenție la nivel european. În al doilea rând, măsuri unitare de monitorizare activă și da, sistemul de alertă rapidă poate fi o soluție. În al treilea rând, pregătirea pentru o eventuală intervenție, iar RescEU și Mecanismul european de protecție civilă sunt doar câteva elemente din acest ansamblu și cred că dotarea cu medicamente și o echipă medicală mobilă la nivel european pot fi soluții oricând într o astfel de situație de criză. În plus, vă reamintesc că virusul a depășit trei bariere majore. În primul rând, s a spus inițial că este o zoonoză, că nu se poate transmite de la animale la om și uite că se transmite, iar în acest moment vedem că sunt foarte multe cazuri la nivel european, așa cum spunem